Vážený pán predsedajúci, zručnosti a vedomosti sú jediným základom našej prosperity a zabezpečenia sociálnych výdobytkov. Podľa najnovšej štúdie OECD 70 miliónov Európanom chýbajú základné zručnosti, ako sú čítanie, písanie a počítanie. Táto skutočnosť predstavuje neprekonateľnú prekážku pre ľudí, ktorí si hľadajú dôstojnú prácu pre primeranú životnú úroveň. Preto nový program v oblasti zručností pre Európu je dlho očakávanou iniciatívou správne zameranú na potrebu modernizácie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s rýchlo sa meniacim hospodárskym a sociálnym prostredím. Preto prístup k príležitostiam na vzdelávanie a odbornú prípravu musí byť právom pre všetkých a v každej fáze života. Pripájam sa k návrhu Komisie naliehavo vyzvať členské štáty, aby vypracovali komplexné vnútroštátne stratégie pre základné zručnosti s nevyhnutným predpokladom na osobné a profesijné naplnenie. V stratégiách nesmieme zabúdať na podporu profesijného rozvoja učiteľov a pedagógov ako základnému jadru systému vzdelávania.